Mais sur l'avenir de GMES aujourd'hui, il est vrai que nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente. Ce qui est en jeu va bien au delà de GMES. C'est une réelle ambition de garantir aussi notre croissance, bien au delà des aspects qu'a rappelés mon collègue Glante, que ce soit les aspects technologiques, mais aussi les aspects environnementaux. C'est aussi une Europe des projets que nous réclamons tant et finalement que M. le commissaire Barnier a tant promue, y compris pendant la campagne des élections européennes. En voulant exclure GMES du cadre financier pluriannuel et en traînant sur l'adoption d'un nouveau règlement sur sa mise en œuvre après 2014, la Commission jette un doute sur l'avenir de ce programme. Plus grave encore, elle jette un sérieux doute sur sa capacité à assumer finalement des projets extrêmement ambitieux.

Barroso pardon Monsieur le commissaire Barnier pour une fois, qu'il fasse un peu preuve de courage et d'initiative, notamment sur ce projet! En effet, je trouve qu'au cours de ce mandat, il fait très rarement preuve de courage et d'initiative et je le dis très clairement. Mobilisez vous pour ce projet si indispensable à notre compétitivité et aussi pour favoriser l'emploi.

Vous le savez, au Parlement européen, nous sommes très mobilisés.

Aujourd'hui, par cette question orale, par cette résolution, nous récidivons.

Que l'Union européenne n'abandonne pas aux États un projet qu'elle a elle même initié et qu'elle a jusqu'ici financé. En conclusion, je m'associe à toutes les demandes précédemment formulées par mon collègue Glante.